kvikmyndagerðar flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir birkir jón jónsson þráinn bertelsson eygló harðardóttir og guðmundur steingrímsson tillagan hljóðar með þessum hætti alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að endurnýja samkomulag um eflingu íslenskrar kvikmyndagerðar með þessari tillögu fylgir að sjálfsögðu greinargerð sem hljóðar svo haustið tvö þúsund og sex undirrituðu þáverandi ráðherrar menntamála og fjármála og fulltrúar kvikmyndagerðarmanna samkomulag um stuðning við innlenda kvikmyndagerð átti samkomulagið að ná til fjögurra ára tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu þegar samkomulag þetta var gert álitu kvikmyndagerðarmenn að samkomulagið markaði tímamót í sögu íslenskrar kvikmyndagerðar þar sem búið var að tryggja fjármagn fram í tímann augljóst má vera að fyrir þessa atvinnugrein eins og aðrar skiptir miklu að ekki ríki óvissa um fjármögnun enda kemur fram í samkomulaginu að stefnt sé á að ekki færri en fjórar kvikmyndir í fullri lengd verði gerðar á ári samkvæmt samkomulaginu var gert ráð fyrir að fjárframlag ríkisins yrði sjö hundruð milljóna króna árið tvö þúsund og tíu en í fjárlögum ársins var framlagið skorið niður í fjögur hundruð fimmtíu milljónir króna eða um þrjátíu og fimm prósent á fjárlögum ársins tvö þúsund og tíu er fjárframlag ríkisins einnig fjögur hundruð fimmtíu mæli krónu ljóst má vera að svo mikill niðurskurður getur haft víðtæk áhrif á greinina þrítugasta apríl tvö þúsund og tíu komu á fund iðnaðarnefndar fulltrúar kvikmyndaframleiðenda og upplýstu meðal annars nefndarmenn um að þá þegar hefði þessi niðurskurður haft neikvæð áhrif á greinina þá var nefndinni kynnt könnun er gerð var á fjármögnun hundrað og tólf íslenskra kvikmyndaverka árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu margt athyglisvert kemur fram í könnuninni sem bendir sterklega til þess að kvikmyndagerð sé mikilvægur hluti af tekjuöflun þjóðarinnar í yfirliti yfir fjármögnun kemur fram að erlent fjármagn til þessara hundrað og tólf verka sé um fjörutíu og fjögur prósent af fjármögnuninni eða ríflega fimm komma tveir milljarðar króna innlent fjármagn sé um þrjátíu og fjögur prósent eða rúmlega fjórir milljarðar króna og opinbert fjármagn um tuttugu og tvö prósent eða tæplega tvö komma sjö milljarðar króna þegar horft er til

augljós áhrif niðurskurðarins eru fækkun verkefna og samdráttur erlendrar fjárfestingar á íslandi gert er ráð fyrir að hvert starf í kvikmyndagerð leiði af sér að minnsta kosti þrjú önnur störf sé horft til starfa má því gera ráð fyrir að samdrátturinn þýði að um hundrað störf tapist í greininni á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og þrettán við þrjátíu prósent samdrátt í kvikmyndaiðnaði tapist því með afleiddum störfum um þrjú hundruð störf í heildina samkvæmt könnuninni eru áhrifin þau að á árunum tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og þrettán mun samdráttur í greininni verða tæpir fimm milljarðar króna án þess að horft sé til menningarlegs gildis eða afleiddra tekna af kvikmyndagerð flutningsmenn telja mikilvægt að óvissu um fjármögnun kvikmyndasjóðs verði eytt og horft til þess hversu mikilvægur kvikmyndaiðnaðurinn er þjóðinni sem tekjuöflun í atvinnusköpun fyrir menningu og þjóðtungu og sem auglýsing fyrir íslenska náttúru og ferðaþjónustu frú forseti þannig hljóðar sú greinargerð sem er með tillögunni ég

það er mikilvægt fyrir okkur að horfa á öll þessi mál út frá stóru myndinni við erum hér að fjalla um iðnað um grein sem skiptir eins og kom fram hér í greinargerðinni miklu máli fyrir menningu og þjóðtungu og ekki síst fyrir ferðaþjónustu og það að halda merki íslands á lofti á ríkis sem er að framleiða eigin kvikmyndir og verk það er mjög mikilvægt að horfa til þess að stuðningur við kvikmyndagerð á íslandi er töluverður og mikill vil ég meina erlendis frá og meðal annars hefur komið fram að samtök evrópskra kvikmyndaleikstjóra hafa lýst yfir áhyggjum vegna þessa niðurskurðar sem orðið hefur á framlögum til kvikmyndagerðar frú forseti ég vil minnast hér á þá könnun sem varð í raun kveikjan að því að ýta á það að þetta samkomulag sem hér er um rætt verði endurnýjað því að í könnuninni sem ég hvet alþingismenn og aðra til þess að kynna sér og lesa kemur mjög glöggt fram hversu mikilvæg atvinnugrein þetta er fyrir okkur ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra frú forseti það mikilvægast er að þessi tillaga komist til nefndar fái umfjöllun og í framhaldinu vona ég að ráðherra endurnýi þetta samkomulag og sýni þar með kvikmyndaiðnaðinum og greininni þann stuðning sem hún svo sannarlega á skilið og legg ég til að tillögunni verði vísað til iðnaðarnefndar en það er rétt að taka það fram að verkefni kvikmyndaiðnaðarins skiptist að nokkru leyti milli menntamálanefndar og iðnaðarnefndar en ég legg til að þessi tillaga fari til iðnaðarnefndar til meðferðar